Pane předsedající, já jsem přesvědčena o tom, že tato směrnice jako celek je přínosem pro spotřebitele. Přispěje k jejich ochraně před nekalými praktikami, se kterými se potýkají ve všech členských státech, včetně agresivního podomního prodeje, falešných placených recenzí na internetu, skrytých reklam při vyhledávání zboží, klamavých slev či podvodného prodeje vstupenek na kulturní a sportovní akce. Za nejdůležitější část považuji výslovné zařazení dvojí kvality mezi nekalé obchodní praktiky. Jsem hrdá na to, že tento úspěch je do velké míry právě českou stopou. Děkuji paní kolegyni Sehnalové, že dlouhodobě upozorňovala na tento problém a měla tyto aktivity i zde v Evropském parlamentu, Marianu Jurečkovi, bývalému ministrovi zemědělství, který toto téma prosazoval na Radě, a děkuji paní komisařce, která tento návrh připravila a předložila v Evropské komisi. Tato úprava není dokonalá. Souhlasím s kolegy a kolegyněmi, že by bylo třeba postoupit dále k přesnější definici, ale máme zde prostor po dvouleté kontrole, revizi, po implementaci této směrnice, abychom se k ní vrátili a ty části, které nebudou fungovat, bude možné revidovat. Je to výslovně v této směrnici obsaženo. Myslím, že je to krok správným směrem. Podpořím pozměňovací návrhy, ale pokud neprojdou, podpořím směrnici jako celek, protože je důležité, aby se konečně začaly tyto praktiky potírat.